Eliberarea din arestul la domiciliu în 2010 a activistei Aung San Suu Kyi, lucru pentru care am militat și eu în nenumărate rânduri, dar și organizarea unor alegeri parțiale libere în 2012, reprezintă pași mici însă importanți înspre o reală democratizare. Mai mult, în urma întâlnirii dintre președintele Barosso și liderul din Myanmar, s a convenit să se studieze posibilitatea încheierii unui acord bilateral de investiții. Aș dori însă să atrag atenția asupra unor probleme care încă persistă în Myanmar practicile legate de munca forțată neplătită, utilizată cu precădere de către forțele militare, sunt încă răspândite în mai multe regiuni.